Hvala lepa, predsedujoča za besedo. Lep pozdrav tudi vsem kolegom, kolegicam, ministrom. Ker gospe ministrice ni, ji bom postavila vprašanje in mi bo nam odgovorila na naslednji seji. Glasi se pa takole. Spoštovana, gospa ministrica, doktorica Aleksandra Pivec. Na vas naslavljam poslansko vprašanje, ki se nanaša na nerešeno problematiko lokacije delovanja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, s katero se institucija neuspešno ukvarja že vrsto let. Kmetijsko-gos() gozdarski zavod Maribor, deluje na območju Mestne občine Maribor, ki je po statusu javni zavod in seveda deluje v javnem interesu. Osnovna naloga in poslanstvo omenjene institucije z devetdeset zaposlenimi je izobraževanje. In pa prenos znanja na uporabnike kmetijskega prostora ter izvajanje javnih nalog skupne kmetijske politike v Republiki Sloveniji. Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor deluje v objektu na Vinarski štirinajst že od leta tisoč devetsto osemindvajset Od takrat do danes se je večkrat spremenilo lastništvo in upravljanje tega objekta. Zadnja sprememba nastopi leta dva tisoč pet, ko se upravljavska pravica za nepremičnino prenese iz Ministrstva za kulturo na takratno Ministrstvo za šolstvo in šport. Ta pa upravljavsko pravico leta dva tisoč petnajst podeli Biotehniški šoli Maribor, ki z zavodom sklene tudi podjemno pogodbo in le-ta se izteče enaintridesetega dvanajstega dvajset dvajset In tu je pravzaprav problem. V problematiko lokacije delovanja je posredno vključena torej tudi Biotehniška šola Maribor, ki domuje na Vrbanski trinajst. Potem instituciji se izteče najemno razmerje do Nadškofije Maribor leta dva tisoč dvaindvajset. V primeru nepodaljšanja dosedanjega najemnega razmerja, tako zavoda kot šole, se postavlja vprašanje nadaljevanja delovanja obeh institucij na območju Mestne občine Maribor. In ker regija in okolje, v katero sta obe instituciji zelo vpeti, je za svoj razvoj, seveda obe instituciji nujno potrebujeta, se mora to prostorsko reševanje, tako Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor kot tudi Biotehniške šole, prednostno in seveda skupaj reševati. Zato vas sprašujem, zanima me ali MKGP je prepoznalo tovrsten problem in katere aktivnosti so že stekle v cilju razrešitve tovrstnega nastalega problema, lokacije, delovanja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Hvala lepa.